Bardzo dobre zestawienie tematów na Radę Europejską zjednej strony sytuacja na Ukrainie, z drugiej strony energia i klimat.

Unia Europejska nie jest w stanie sprostać tym zadaniom samodzielnie. Koszyk energetyczny powinniśmy kształtować woparciu odużą swobodę państw członkowskich.